Señora presidenta, el año pasado fue un mal año, el año que viene puede serlo bueno, no porque vayamos a tener menos problemas, sino porque pongamos más voluntad en las soluciones. Los refugiados y la crisis siguen ahí. El Mediterráneo sigue siendo el lugar donde mueren todos los días cientos de personas y ahora tenemos, además, también el frío y la nieve. Si nosotros queremos nosotros vamos a poder. No se trata de que desaparezca o vaya a desaparecer este año la crisis de los refugiados. Se trata de que este año seamos capaces de poner voluntad suficiente para resolverla. Lo mismo ocurre con nuestra seguridad.

Donald Trump está empezando a convertirse en un nuevo Vladimir Putin y, con los problemas que ya tenemos en Turquía, en Oriente Medio, en Rusia, si ahora los tenemos igual que en China, en Estados Unidos, Europa va a estar más sola.

Quiero decir algo también sobre el brexit Quiero decirle a la primera ministra británica que Gran Bretaña no puede convertirse en el Panamá europeo y que recuerde que el mercado único es único, no solo porque no tiene fronteras internas, sino porque tiene fronteras externas. La Unión Europea no puede admitir una solución específica para Escocia, para Gibraltar, ni para ninguna parte del Reino Unido. Brexit es brexit para todo el Reino Unido, y no va a haber soluciones específicas ni mágicas para nadie. Hagamos del 2017 un mejor año no porque se reduzcan los problemas sino porque tengamos más voluntad de resolverlos.